Herr Kommissar, Ihre Antwort hat mich wirklich einigermaßen enttäuscht. Sie wollen offensichtlich beim alten System bleiben, dass man pro Land komplizierte Verhandlungen führen muss und dass wiederum kein weiterer Zugang zur Literatur gewährt wird, dass also nicht mehr Möglichkeiten für Blinde und Sehbehinderte entstehen.

Hier wird eine riesige Chance verpasst. Sie kämpfen hier nicht für mehr Rechte für Urheber, sondern Sie kämpfen gegen Menschen, denen die Konvention für die Rechte von behinderten Menschen den gleichen Zugang zu kulturellen Gütern garantieren soll, damit sie auch an diesen kulturellen Gütern umfassend teilnehmen können.